Es war eine Initiative der Liberalen, die darauf hingewiesen hat, dass die Absorptionskapazitäten in verschiedenen Mitgliedstaaten gering sind. Und als Berichterstatter des entsprechenden Berichts habe ich darauf hingewiesen, wo die Ursachen liegen. Jetzt ist es erforderlich, dass die Kommission hier entsprechend tätig wird. Wir unterstützen die Kommission auch, damit in den Problemländern in Griechenland, in Rumänien, in Bulgarien, im Süden Italiens endlich gehandelt wird. Eine Umschichtung der Mittel in Richtung kleine und mittlere Unternehmen, in Richtung dualer Berufsausbildung, Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist absolut richtig.

Das Entscheidende ist doch auch, dass die Kapazitäten aufgebaut werden, um die Probleme zu lösen.